Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, piuttosto che della responsabilità sociale delle imprese, questa sera bisognerebbe discutere della responsabilità sociale dell'Europa. Perché, come hanno già spiegato i miei colleghi, il fatto che l'Embraco tenti di trasferirsi in Slovacchia e mandare a casa 500 lavoratori è un problema, non tanto perché questa azienda ha necessità di trasferirsi per qualche motivo, perché è già in attivo, il problema è che è la struttura stessa dell'Europa che permette e incentiva questi comportamenti. Ed è inutile trovare soluzioni palliative, bisogna risolvere il problema alla radice. Forse Bratislava ha usato i fondi europei per favorire sgravi fiscali, ma non sarebbe questo, e non è questo il punto. La Slovacchia è più competitiva dell'Italia anche perché, pur facendo parte dell'euro, ha una tassazione inferiore e un costo del lavoro minore. Se l'Europa incentiva la circolazione del capitale tra Stati così diversi, dovrebbe almeno valutarne gli impatti sull'occupazione e sull'economia, e ovviamente attuare concrete misure compensative per le persone che perdono il lavoro. La risposta dell'Europa è però troppo debole, e questo non mi stupisce, visto che nemmeno qui, dentro al Parlamento europeo, riusciamo a trovare un compromesso e votare domani una risoluzione sul caso Embraco. E vorrei che i lavoratori qui presenti sapessero che devono ringraziare l'ostruzionismo del Partito Popolare, dell'ECR, dell'ALDE, che cercano di cancellare ogni riferimento al caso Embraco. Tra nove mesi la tregua negoziata a favore dei lavoratori di Embraco finirà, e queste 500 persone che sono qui questa sera, 500 famiglie, si troveranno di nuovo di fronte allo spettro della disoccupazione. Ecco, per allora, signora Commissaria, dovrà essere trovata una soluzione. L'Europa deve porre fine alla concorrenza fiscale e sociale tra i suoi paesi, altrimenti inizierà una corsa al ribasso dove a perderci saremo tutti noi.